És azt is említette, hogy harmadik országokkal való együttműködés is bizonyos nehézségekbe ütközik. Itt, ebben a teremben egyhangúan beszélünk, de Ön szerint mi akkor annak az oka, hogy a kormányok vonakodnak?